Die makroökonomische Konditionalität ein sehr kritischer Punkt da denke ich ganz einfach, wer zum Schluss die letzte Formulierung ganz genau durchliest, der weiß auch ganz genau, dass wir einen guten Kompromiss gefunden haben, zwischen den Möglichkeiten der Länder, die Schwierigkeiten haben.